Hvala lepa. Spoštovani gospod minister! Že dva meseca zasedate položaj ministra za zdravje, ste oseba, ki jo zdravstveni sistem dobro pozna, saj ste opravljali tako funkcijo direktorja bolnišnice, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, bili ste direktor Term, sedaj pa ste minister. Kot minister imate odgovornost in pa tudi priložnost, da zdravstveni sistem izboljšate. Če ste bili prej vedno v izvajalski funkciji, ste tokrat v izvršilni. Vemo, kar je nazadnje dokazala tudi preiskovalna komisija Državnega zbora na področju žilnih opornic, da se draga medicinska oprema in medicinski pripomočki še vedno močno preplačujejo. Računsko sodišče je za UKC Ljubljana celo ugotovilo, da je drago opremo naročal mimo javnih razpisov ali z drobljenjem javnih naročil v večmilijonskih zneskih. Tako naj bi v letih dva štirinajst in dva petnajst nezakonito kupil za devetinšestdeset milijonov evrov medicinske opreme. Zanima me konkretno, s katerimi ukrepi boste zajezili korupcijo pri izvajanju javnih razpisov na področju medicinske opreme in pa medicinskih pripomočkov? Za vaš odgovor se vam najlepše zahvaljujem.